Madame la Présidente, Monsieur le Vice président de la Commission, chers collègues, la question orale dont nous débattons ce soir révèle, et beaucoup l'ont dit, l'existence d'un véritable vide juridique qui laisse les passagers sans garantie en cas de faillite d'une compagnie aérienne. Certes, la législation européenne protège les personnes ayant acheté leur billet dans le cadre d'un voyage à forfait, mais elle ne protège pas celles qui achètent leur billet sur l'internet. Comme Saïd El Khadraoui l'a dit, les habitudes des consommateurs ont évolué avec le développement de l'internet et le législateur doit suivre cette évolution afin de protéger nos concitoyens européens. Un grand nombre de voyageurs achètent désormais leurs billets d'avion par l'internet.

Et ce d'autant plus que, ces derniers mois, le secteur du transport aérien vit une crise sans précédent entraînant une forte baisse de la fréquentation des avions. Nous savons tous que cette crise est plus importante que celle qui avait touché le secteur après le 11 septembre, et que de nombreuses compagnies ont fait faillite.